Cieszą mnie te inicjatywy podejmowane przez Komisję. Dodatkowe pytanie będzie dotyczyło zielonej księgi z 2008 roku pod tytułem Prawo autorskie w gospodarce opartej na wiedzy, w której Komisja przyznaje, że aktualny system fakultatywnych wyjątków od praw autorskich ustanowiony dyrektywą w 2001 roku nie spełnia swego zadania, to jest nie ułatwia rozpowszechniania dzieł objętych prawem autorskim oraz nie odzwierciedla równowagi między prawami autorów a prawami osób korzystających z ich dzieł.